Wszyscy pamiętamy rok 2015, w którym usłyszeliśmy od bardzo ważnej polityk europejskiej, że nie da się chronić granic jej kraju, granic zewnętrznych Unii.

To efekt oporu społeczeństw krajów członkowskich i ostatnich wyborów w wielu tych krajach.

Pozostaje tylko mieć nadzieję, że także z propozycji reformy konwencji dublińskiej znikną oderwane od życia utopijne treści, gdyż nie możemy zaprosić do Unii Europejskiej milionów ludzi, by potem sprawdzać indywidualnie ich uprawnienia do uzyskania azylu.